Zriadenie agentúry na riadenie rozsiahlych informačných systémov v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa už dlhšiu dobu v praxi javilo ako potrebné, a tak bude ďalším krokom k hladšiemu spracovávaniu a využívaniu informácií v rámci Európskej únie. Samozrejme pri výkone svojich činností musí agentúra spĺňať najvyššie štandardy Európskej únie v oblasti ochrany údajov. Získavanie informácií by taktiež nemalo byť prístupné pre členské štáty, ktoré nie sú súčasťou systému. Čo sa týka výberu sídla agentúry, plne súhlasím s výberom jediného centralizovaného sídla, keďže takéto riešenie je finančne najmenej náročné a zjednoduší aj spoluprácu jednotlivých zložiek agentúry. Na záver dodávam, že ma teší, že Európsky parlament mal možnosť sa podieľať významne a priamo na zriaďovaní tejto agentúry, a blahoželám kolegovi Coelhovi.